Támogattam, hogy határozatban is rögzítsük a Parlament elégedetlenségét, amiért a Bizottság, és főleg a Tanács akadályozza az immár két éve előirányzott intézményközi megállapodást egy átfogó, a tagállamok alapjogokat sértő magatartásának szankcionálását célzó mechanizmusról. Azóta a kérdés politikai tétjét csak tovább növelte a szélsőséges EU ellenes populista erők térnyerése Európában, valamint a demokratikus jogállam szisztematikus leépítése, a tudatos jogsértések napi gyakorlattá válása némely kormány részéről. Sajnos az utóbbira a legjobb, bocsánat, legsúlyosabb példát saját hazámban az Orbán kormány szolgáltatja, amely az uniós jog hiányosságait, az európai intézmények következetlenségét kihasználva gyakorlatilag következmények nélkül folytatja az európai értékeket és jogot semmibe vevő, a demokratikus intézményeket leromboló politikáját.